Herr Putin ist ein lupenreiner Antidemokrat, und deshalb hätte diese Entschließung noch wesentlich schärfer sein können. Ich möchte aber folgende Punkte für die Zukunft fordern, die wichtig sind. Erstens Sofortige umfassende Demonstrationsfreiheit für die Opposition, zweitens Freilassung aller Oppositionellen, die sich noch in Haft befinden, drittens Aufbau freier, unabhängiger Medien, weil erst dann wirklich freie Wahlen stattfinden können, viertens Aufbau eines neuen Registrierungsverfahrens für wirklich demokratische Parteien und entsprechende Parteienpluralität und auf der Grundlage dessen Wiederholung der Duma Wahlen vom letzten Jahr. Erst dann kann in Alternative zur Putin Tyrannei ein demokratisches System in Russland entstehen.